Impegni importanti, certo, ma che tuttavia si sono dimostrati semplicemente specchietti per le allodole. Perché, mentre il giovane re si presenta al mondo mostrando l'Arabia Saudita come la locomotiva del progresso nella regione mediorientale, la situazione dei diritti umani e civili percorre binari che conducono in tutt'altra direzione. Il sistema di tutoraggio regola la società saudita, impedendo alle donne di svolgere autonomamente le azioni più semplici, e la violenza di genere non è un crimine riconosciuto. Un quadro, quindi, in forte contraddizione con il paese tratteggiato dalle promesse del sovrano, ma in contraddizione anche con il ruolo che questo paese riveste in quanto membro della commissione sullo status delle donne alle Nazioni Unite. Per tutto questo, chiedo alle autorità saudite di trasformare le parole in fatti, di non ingannare l'opinione pubblica. Chiedo che il sistema di tutoraggio maschile venga abolito affinché le donne saudite possano godere dei loro diritti, compresi quelli sessuali e riproduttivi. E rivolgo, infine, un appello al re che sia liberato il premio Sacharov, Raif Badawi, in carcere per avere espresso le sue opinioni, e tutti gli altri difensori dei diritti umani che sono nelle stesse condizioni.